Er zijn voldoende andere duurzame oplossingen waarbij we geen kernafval hebben, die we in Europa verder kunnen inzetten. Daar moeten we hier mee beginnen, zodat we ook naar andere landen toe onze ambities kunnen waarmaken.